Na sliki vidim obraz moškega z resnim izrazom. Ima malo daljše, ravne, blond lase. močne obrvi in modre oči ter pa polne ustnice. na sliki vidim otroški obraz fantka, približno deset let starega s, temno rjavimi kodrastimi lasmi, zelenimi očmi in pa z rahlim nasmeškom na obrazu. na sliki vidim žensko s, temnejšo poltjo, črnimi lasmi in pa rjave oči. Ima malo privihan nos in polne ustnice. Urejene obrvi in pa celotna, celoten obraz je prekrit z ličili. na vekah opazim tudi senčilo in pa šminko. Vidim osebo ženskega spola, azijske rase s temnimi, rjavimi lasmi, ravnimi, ki segajo do približno ramen, ima raven nos, rjave oči, odprta usta ter pa polna. In pa mogoče malo večje čelo. Vidim moški obraz srednjih let s spet malo daljšimi, mokrimi, rjavimi lasmi in peskom po levi strani svojega obraza. Velik ošiljen nos, močne obrvi. obraz izgleda nekoliko jezen ali pa nesproščen in pa neobrit je. vidim moški obraz s kratkimi sivimi lasmi, velikim čelom, močnimi obrvmi ter pa majhnimi očmi. Ima tudi tanka usta, ki so odprta, in velika ušesa in je bele polti. Na sliki je mlad ženski obraz z rjavimi, temno rjavimi dolgimi lasmi. S prečo, postrani, veliko čelo, temne oči, velik širok nos ter pa ozke in majhne ustnice. Vidim ženski obraz z valovitimi blond, srednje dolgimi lasmi. Tanke obrvi, veliko čelo, pegice. ustnice, namazane z lipglosom in pa zelo lepe bele ravne zobe. lep nos in rjave oči, ki pa so tudi namazane s črno barvico. Ima tudi viseče uhane. Vidim ženski obraz z velikim čelom, blond, dolgimi lasmi, polnimi ustnicami ter pa sivomodrimi očmi, namazana je tudi s senčilom. ter ima lepe bele zobe. Vidim ženski obraz s črnimi kratkimi lasmi ter obročem na glavi. Ima tudi majhne uhane. Zelo sinje modre oči, močne obrvi ter zelo močne ustnice. In ima belo polt.